Hvala. Hvala tudi za vprašanje. Torej stanovanjsko problematiko mladih, kot jo mi vidimo, lahko rešujemo recimo vsaj na tri načine. Eden je s tem, da jim omogočimo lažje, kreditiranje, drugega, da jim omogočimo lažji dostop do najemniških stanovanj ali pa tretji obliki, kot so recimo stanovanjske zadruge. To so te trije glavni, tri glavna področja, kamor se bomo mi v prenovi stanovanjske zakonodaje osredotočili. Kar se tiče problematike kreditov. Problem je, da mladi, ki si prvič ustvarjajo svoj dom, ne dobijo kredita pri banki, zaradi tega ker so ponavadi zaposleni za določen čas in se banke težje odločijo. In če nimaš potem nekega zaledja pri starših, ki bi zastavili svojo nepremičnino, težko prideš do tega, do tega kredita. Ta, te problematike se nameravamo lotiti na način, da bo država garant za takšen kredit in se bodo na ta način banke lažje odločile za odobritev takšnega kredita. V primeru, da se potem res zgodi, da zaradi kakšnega razloga ta mlada družina tega kredita ne more več odplačevati, potem kredit prevzame država oziroma stanovanjski sklad, družina ostane v stanovanju, tako da, se ne rabi bati, da bo, če se ji kaj zalomi, brezdomna. Stanovanjski sklad pa postane lastnik tega stanovanja in se da to v sklad, najemniških stanovanj. To je rešitev, ki jo mi vidimo kot ustrezno za primer tistih, ki si problem svoj stanovanjski problem želijo rešiti na način, da postanejo lastniki svojega stanovanja. Tisti, ki bi pa ki pa vidijo rešitev v tem, da najamejo, imamo pa problem najemniških stanovanj. Ta fond moramo razširiti. Potem ko smo občine pozvali, da preverijo svoje potrebe, smo res dobili številko šest tisoč stanovanj, še manjka. Mi zato, da bodo občine lahko več gradile, nameravamo spremeniti neprofitno najemnino v, stroškovno. Ker samo na ta način bodo občine še imele tudi sredstva za to, da gradijo nova stanovanja, poleg tega, da jih vzdržujejo že obstoječa. Ta, to razliko med neprofitno, zdajšnjo najemnino in stroškovno kasnejšo, pa bo v primerih, ko bo upravičenec do tega upravičen oziroma ko bo, oseba do tega upravičena, pokrila država s stanovanjskim dodatkom. Na ta način bomo imeli tudi večjo preglednost nad tem, kdo ta socialni transfer, ker je socialni transfer, tudi dobiva. Poleg te preglednosti pa bomo tudi nekako naredili sistem bolj pravičen do tistih, ki si lahko privoščijo, stroškovno najemnino, to tudi plačujejo, tisti, ki pa ne, pa, pa od države potem dobido dobido dobijo to razliko. So pa potem še druge oblike, kot so stanovanjske zadruge. Mi smo naredili neki pregled možnih oblik stanovanjskih zadrug. En pilotni projekt zdaj v Ljubljani tudi teče v sodelovanju z državnim skladom in pa mestnim skladom. In takšnih, načinov oziroma takšnih projektov si želim, da bi bilo še več. Zato bi bilo tudi primerno, da gredo nekatera zemljišča iz DUTB-ja tudi na stanovanjski državni sklad , da bo lahko poleg občinskih stanovanjskih skladov tudi država vstopala v takšne projekte. In na ta način, se mi zdi, da bomo najbolj konkretno pristopili k reševanju tega problema, ki pa je trenutno še pereč.